est je crois pouvoir le dire quelque chose d'assez historique pour l'évolution de la réglementation financière sur notre continent. Dès le début de la crise financière, l'Union européenne a été en réaction au niveau international.

2008. Le groupe de travail dirigé par Jacques de Larosière a tiré la première grande leçon de cette crise et, aussitôt après, la Commission formulait ses propositions. Vous me permettrez de rendre hommage au travail intelligent de Jacques de Larosière auquel, en ce moment, nous devons beaucoup. Avec cet accord, nous disposerons, si vous le voulez bien, du cadre dans lequel se situeront désormais toutes les initiatives qui vont nous permettre, produit après produit, marché après marché, acteur financier après acteur financier, de mettre en place ce à quoi nous nous étions engagés je m'étais engagé devant vous, le 13 janvier, au moment de mon audition une régulation intelligente et une supervision efficace. Ce cadre, que nous allons adopter, est la base même qui crédibilise toutes les initiatives sectorielles que nous voulons prendre. Cet accord, nous le devons à l'engagement personnel et à la compétence de beaucoup d'entre vous. Vous me permettrez, à mon tour, de remercier vos rapporteurs, M.

Je voudrais remercier Didier Reynders, président du Conseil ECOFIN, pour son volontarisme avec ses équipes cela a été déterminant sur la base du bon travail fait, avant lui, par la Présidence espagnole et la Présidence suédoise. Et puis vous me permettrez, de manière peut être un peu inhabituelle mais je vais vous dire pourquoi de dire un mot de remerciement, au nom de la Commission européenne, à celui qui est à côté de moi, David Wright, puisqu'il va quitter ses fonctions dans quelques jours, comme directeur général adjoint chargé des services financiers, parce que je veux dire comme je le pense que cet homme fait honneur à la fonction publique européenne.

Je pense en particulier au renforcement des compétences des autorités européennes de supervision médiation, urgence, préparation des normes juridiques et techniques, avec un rôle pour ce qui concerne la protection des consommateurs nous y reviendrons la prévention et la protection contre certains produits financiers toxiques,

La Commission elle même, sur beaucoup de sujets, a fait des compromis dynamiques, elle a fait des concessions. Nous regrettons, par exemple, la solution finalement retenue, s'agissant du processus d'élaboration des normes techniques, qui ne peut pas, à nos yeux, servir de précédent pour d'autres secteurs, et je le confirmerai d'ailleurs dans une déclaration. Mais, au total, après le vote unanime du Conseil, avec votre vote d'aujourd'hui si vous le voulez bien, l'Europe s'appuiera, dès le début de l'année prochaine, sur un modèle de supervision adapté à ses besoins et à la réalité de son industrie financière. Dans la moitié des pays européens, la moitié des banques appartiennent à un autre pays. Voilà qui caractérise la dimension transnationale, à la fois des établissements financiers et des risques qu'ils peuvent porter.

Je veux dire devant vous que le seul critère qui présidera à ces désignations doit être celui de l'indépendance et de la compétence pour faire réussir ces nouvelles autorités, comme je suis confiant que le futur président du comité européen du risque systémique, président grâce à vous, de la Banque centrale européenne, aura le même souci d'indépendance et la même compétence. Et puis, Mesdames et Messieurs les députés, nous allons, avec détermination, remplir le cadre dont nous disposerons le 1er janvier prochain. ESMA va rapidement monter en puissance grâce au rôle qui lui est réservé dans les décisions qui sont prises, ou qui seront prises la proposition de placer la supervision des agences de notation sur le plan européen, les projets de règlement sur les produits dérivés de gré à gré et sur les ventes à découvert, et puis les Credit Default Swaps adoptés il y a quelques jours à peine. Nous ne nous arrêterons pas là. C'est tout un programme intégré pour consolider, assainir, rendre plus transparent notre système financier que nous suivrons, pas à pas, avec vous la régulation du secteur des hedge funds et de la Private equity à laquelle nous travaillons en ce moment même, la mise en œuvre de l'accord de Bâle III sur les fonds propres bancaires, la révision, l'année prochaine, de la directive sur les marchés financiers, le renforcement des sanctions dans le cadre de la révision de la directive sur les abus de marché, l'instauration d'un cadre européen pour la gestion et la résolution des crises. Toutes ces mesures devront permettre d'éviter la récurrence de crises sévères, protéger les consommateurs, qui sont aussi des contribuables, et nourrir la croissance durable et équitable que nous appelons de nos vœux. Mesdames et Messieurs, j'ai toujours pensé que, dans le domaine des secteurs financiers comme dans le domaine de l'environnement, la prévention coûte toujours moins cher que la réparation.

Ce sont les banques qui doivent payer pour les banques, et non plus les contribuables. La prévention coûtera toujours moins cher que la réparation. Notre but est que l'ensemble de ces mesures, que nous présenterons dans le cadre de l'agenda adopté par la Commission et soutenu par le Conseil ECOFIN le 2 juin dernier, soient mises en œuvre et présentées avec détermination, votées si vous le voulez bien, en tout cas adoptées et proposées par la Commission avant la fin de l'année 2011. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, je veux dire, sur un plan personnel, que la qualité des relations que nous avons eues, la confiance sans complaisance qui a animé nos débats, me donnent pour tout cet agenda très rigoureux et très exigeant un signe encourageant. Pour tous les services de la Commission, je voulais vous en remercier.